Das war meine Frage an sie, denn ich sehe nicht, dass das ein spezifisch weibliches Phänomen und ein Argument dagegen ist, dass Frauen die Chance erhalten sollen, mit dieser Regelung überhaupt einmal ihre Talente zeigen zu können.